Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat in heel Europa de burgers steeds minder vertrouwen krijgen in het Europees beleid. Meer dan de helft van de burgers ziet de armoede in Europa toenemen als gevolg van Brussel. De traditionele reactie is dan om het de burger nog eens uit te leggen. Het voorlichtingsbudget van de Europese instellingen is gigantisch, maar al dit zenden werkt niet. De burger van tegenwoordig is geen passieve ontvanger meer. Hij wil gehoord worden en wil dat zijn stem ertoe doet.

De rapporteur heeft in zijn voorstel gekozen voor een sterke inhoudelijke aanpak die de burger meer en niet zoals de Commissie wil, minder recht op informatie geeft. Ik ben hem dankbaar dat hij mijn voorstellen heeft overgenomen om ook documenten over onderhandelingen in de Raad niet bij voorbaat ontoegankelijk te maken voor het publiek. Juist in de onderhandelingsfase wil de burger zijn stem laten horen. En we mogen hem niet van die mogelijkheid beroven. Het zullen zware onderhandelingen worden met de Commissie en de Raad, waarvoor de rapporteur de steun van het gehele Parlement nodig heeft. Ik hoop dan ook dat met name de christendemocraten tijdig bij zinnen komen en kiezen voor de burger, in plaats van te berusten in achterkamertjespolitiek.